Yo creo que, si ese principio, seguramente, le parece a usted completamente fuera de lugar, de la misma manera, lo que está haciendo su Gobierno con los niños que tienen derecho a asignación por el trabajo de sus padres y por las cotizaciones debería quedarle claro. Y a la señora Thyssen, quisiera solamente preguntarle por qué la Comisión no puede abrir directamente procedimientos de infracción ante esta situación.